Wissen ist Macht, und Macht lässt sich nur allzu leicht missbrauchen, wenn es keine ausreichenden Regeln zum Schutz des Individuums gibt. Die Folgen mangelnder Regulierung sehen wir im aktuellen Facebook Skandal millionenfacher Datenmissbrauch zur Wählermanipulation. Reumütige Auftritte Zuckerbergs können es nicht verschleiern Facebook betreibt einen aggressiven Datenkapitalismus, versteckt hinter bunten und scheinbar harmlosen Apps. Dass Facebook derzeit mit Gesichtserkennungssoftware experimentiert, zeigt, wie gering der Lerneffekt tatsächlich ist. Und doch ist Facebook nur die Spitze des Eisbergs. Das Sammeln und Verarbeiten von Daten ist zum Geschäftsmodell geworden, bei dem wir manipuliert werden, als Kunden und Verbraucher ebenso wie als Wähler. Am Ende bezahlen wir viele der digitalen und scheinbar kostenlosen Angebote mit einem Verlust an Privatsphäre, Entscheidungsfreiheit und Demokratie. Regierungen, Parlamente, Wirtschaft und Zivilgesellschaft können jetzt beweisen, dass sie verstanden haben und handeln. Dank der Datenschutzverordnung kann die EU ab Mai den Datenkapitalisten in der einzigen Sprache antworten, die sie verstehen der des Geldes. Bis zu vier Prozent des weltweiten Umsatzes können die Strafen betragen. Und wenn Facebook dann dubiosen Apps erlaubt, Nutzern durch unzureichende oder Fehlinformationen ihre Einwilligung abzuringen, muss auch Facebook dafür geradestehen. Aber die Datenschutzverordnung allein reicht nicht. Wir brauchen endlich die ePrivacy Verordnung zum Schutz der Privatsphäre online. ePrivacy schützt nicht nur personenbezogene Daten, sondern die Vertraulichkeit der Kommunikation als Ganzes. Die bisherigen Regeln sind so veraltet, dass sie Akteure wie Facebook noch nicht einmal abdecken. Das muss sich ändern. ePrivacy soll die Inhalte von Gesprächen in privaten Facebook Messengern schützen, die teilweise ebenfalls mitgelesen wurden. Außerdem sieht die Verordnung besondere Schutzstandards zur Einwilligung in personalisierte Werbung vor. Und wir wollen strenge technische Vorgaben für den Browser, um Tracking nur mit dem Einverständnis des Nutzers zu ermöglichen. Aber wie schon bei der Datenschutzgrundverordnung stehen die Mitgliedstaaten bei ePrivacy auf der Bremse und machen sich zum Handlanger der Industrie. Das Europäische Parlament hat bereits seit Herbst eine Position. Die Mitgliedstaaten müssen angesichts des millionenfachen Rechtsbruchs durch Facebook jetzt endlich mit einer Position nachziehen, damit die gemeinsamen Verhandlungen starten können und wir unsere Bürger auch digital besser schützen können.